W innym wypadku podważyłyby one swoją własną suwerenność w zakresie prawa rodzinnego, którą jest potwierdzają traktaty. Myślę, że Komisja może to potwierdzić. Państwa, które nie znają instytucji partnerstwa homoseksualnego, nie mogą jej uznawać i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Równie dobrze mógłbym na tej sali domagać się stosowania polskiego bądź irlandzkiego prawa aborcyjnego wobec polskich obywateli na terenie Szwecji bądź Wielkiej Brytanii.